ce pari de faire un rapport qui est un rapport de partenaire politique, sans relents paternalistes, tout en étant capable d'aborder des situations et des questions, qui sont d'une grande sensibilité politique, comme la question du droit des minorités, de la liberté d'expression on vient d'en parler de la situation des femmes ou les questions relatives à l'environnement. Je crois donc que ce rapport est très utile dans la situation que je qualifie d'exceptionnelle.

négociations autour de ces deux chapitres, qui concernent précisément la question des droits fondamentaux, de la justice, des libertés et de l'appareil judiciaire.

C'est un point tout à fait essentiel, également très lié au débat sur la nouvelle Constitution, puisque la question de la définition d'une nouvelle citoyenneté, la question de la possibilité d'être éduqué dans sa langue maternelle, la question de la décentralisation et de la démocratisation en Turquie sont tout à fait liées à la résolution politique de la question kurde et aux avancées de ce processus de paix. Je pense que l'appel, les forces, le soutien de toutes les institutions européennes envers ce processus est aujourd'hui absolument capital.